De aceea, cred că această dezbatere este un bun prilej de a reveni la argumente care justifică reforma profundă a spațiului Schengen. Din păcate, trebuie să spun că există probleme importante în sistemul Schengen actual, în principal din cauza unei tendințe generale de re naționalizare a spațiului Schengen. Această tendință s a manifestat în anii trecuți, prin deja cunoscutele cazuri de reintroducere abuzivă a controalelor la frontierele interne. Dar ceea ce este mai puțin cunoscut și mediatizat sunt controalele mascate la frontierele interne, care sunt prezente în nu mai puțin de 11 state membre, așa cum Comisia a arătat în raportul său bianual din luna mai, lucru confirmat și de doamna Comisar responsabilă pentru spațiul Schengen și de către colegul Coelho, aici de față. Refuzul admiterii României și Bulgariei este un alt exemplu al interpretării greșite a regulilor Schengen. Sper că în toamna acestui an admiterea României și a Bulgariei va reprezenta primul pas către normalizarea situației în privința respectării acestor reguli. În România, chiar în momentul de față, parlamentul național și guvernul Ponta fac eforturi pentru introducerea statului de drept și eliminarea dictaturii prezidențiale care s a impus în ultimii ani. Astfel, România este pe cale să se întoarcă la normalitate, după o lungă perioadă de abuzuri și încălcări ale democrației, fapt care va garanta că problemele de administrație și justiție care au întârziat admiterea în spațiul Schengen a României vor dispărea și nu se vor mai repeta niciodată.